Herr Präsident! Ich möchte die Frau Kollegin Regner fragen Was, glauben Sie, könnten die Gewerkschaften tun, um die Jugendarbeitslosigkeit z.

Demonstrationen werden zu wenig sein.